În condițiile actualei crizei economice, promovarea bunei guvernanțe în materie de fiscalitate se impune atât la nivelul UE, cât și în afara ei. Precizez că fiecare stat are responsabilitatea de a decide propria politică fiscală. În acest context, impunerea de obstacole trebuie evitată, iar colaborarea între state trebuie promovată.

Acestea contribuie la diminuarea calității sistemului politic în țările în curs de dezvoltare. În plus, încurajează infracțiunile economice, făcându le mai profitabile. În acest mod, distribuirea inechitabilă a veniturilor fiscale este sporită, la rândul ei. O altă măsură se referă la accentuarea schimbului de informații între toate statele membre. Este necesară, totodată, sporirea participării țărilor în curs de dezvoltare la forurile internaționale relevante.